Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, les récentes annonces sur des vaccins efficaces sont porteuses de grands espoirs, mais nous devons rester prudents.

Voyez vous, Madame la Commissaire, il y a actuellement dans mon pays, la France, le pays de Louis Pasteur, deux courants qui s'affrontent, y compris au sein d'un même parti politique et y compris entre des eurodéputés issus de ce même parti. Ces courants sont tous les deux dans l'erreur, car, comme le dit Talleyrand, un autre Français, tout ce qui est excessif est insignifiant. Le premier courant veut faire de la coercition, plutôt que de la prévention, et propose une obligation de vaccination à toute la population. C'est irréaliste et ce n'est pas la bonne façon de faire de la santé publique. Nous devons débuter par des stratégies d'identification des populations à protéger en priorité. Vous proposez une liste de ces personnes prioritaires. Pourra t elle, selon vous, faire l'objet d'un accord entre les États membres pour permettre une approche coordonnée? Le deuxième courant, radicalement opposé, proche du lobby des anti vaccins déjà cité par Peter Liese, remet systématiquement en cause les avancées scientifiques et profite de la situation d'incertitude pour semer le doute sur la fiabilité des vaccins.

Comment augmenter la transparence sur les clauses des contrats conclus avec l'industrie pharmaceutique? Des campagnes d'information seront elles envisagées pour lutter contre les fake news et renforcer la confiance? Madame la Commissaire, aidez nous à convaincre nos citoyens et nos gouvernements de s'appuyer sur l'Union européenne de la santé, dont vous avez posé hier la première pierre.